Deuxièmement, j'insiste sur l'importance de réfléchir au niveau international, à la meilleure façon de rendre justice aux victimes de Daech et donc de juger les crimes que cette organisation est en train de commettre. Comme le précise la résolution, l'Union européenne peut jouer un rôle clé dans ce processus je rappelle qu'au sein de la sous commission DROI, nous préparons actuellement un rapport qui va traiter de cette question. Troisièmement, je soutiens les priorités mentionnées, en matière de pays, dans les conclusions du Conseil ainsi que dans la résolution que nous allons voter demain.

Pour ce qui est de la question des territoires palestiniens occupés, je déplore le fait qu'un point d'ordre du jour séparé le numéro 7 soit consacré à discuter uniquement d'Israël. Cela n'arrive avec aucun autre État et c'est d'autant plus regrettable qu'Israël est une démocratie.